Diese Berichte sollen dafür Sorge tragen, dass die Politik der Europäischen Union wirksam auf die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen reagieren kann. Sie zielen darauf ab, mehr Menschen Chancen zu geben, den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen zu verbessern und Solidarität mit denjenigen zu üben, für die der Wandel negative Folgen hat. Alles, was wir von der Gemeinschaft wollen, müssen wir auch zu Hause mehrheitsfähig machen, weil wir nicht für alles das, was die Menschen von uns erwarten, die ausreichende Kompetenz haben.

Die Vollbeschäftigung wird zum Ziel, die nachhaltige soziale Marktwirtschaft zum europäischen Sozial und Wirtschaftsmodell, soziale Grundrechte werden verankert.

Daher fordere ich die Kommission auf, bis Jahresende einen Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer vorzulegen, eine konkrete europäische Initiative mit zwei Zielen zu setzen. Zum einen die Einnahmen zweckgebunden für die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze zu verwenden, denn alles, was Arbeit schafft, schafft soziale Stabilität und Sicherheit. Zum zweiten ein klares europäisches Projekt auf den Tisch zu legen für den G20 Gipfel im Frühjahr.

Wir müssen es stärken! Auch wie Silva Peneda fordert durch die Stärkung der grundlegenden Arbeitsrechte durch Festlegung von Mindeststandards bei den Arbeitnehmerrechten, durch die Bekämpfung der Diskriminierung, durch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, durch die Modernisierung der Sozialversicherungssysteme, durch die Bekämpfung der Armut, durch die Förderung des Übergangs in die Selbständigkeit, durch die Stärkung der Strukturfonds.